Panie Przewodniczący! Tak jak musimy przeciwdziałać rozpowszechnianiu broni jądrowej, tak też musimy reagować na państwa, które grożą jej użyciem. Wiemy przecież, że broń jądrowa była nie tylko narzędziem masowego zniszczenia, ale również narzędziem terroru państwowego. Od początku tego już wcale nie krótkiego wieku Rosja w swojej doktrynie wojennej zakłada użycie broni jądrowej przeciwko państwu nienuklearnemu. Bardzo zachęcam Panią, Pani Wiceprzewodnicząca, żeby na nadchodzącej konferencji powiedzieć o niedopuszczalności takiego stanowiska. W praktyce stanowisko rosyjskie oznacza groźbę użycia broni jądrowej przeciwko jednemu z członków Unii Europejskiej. Uzyskanie deklaracji o niedopuszczalności użycia przez państwo nuklearne broni jądrowej przeciwko państwu, które tą bronią nie dysponuje, byłoby bardzo ważnym krokiem w kierunku uczynienia świata bardziej bezpiecznym i przede wszystkim w kierunku większego bezpieczeństwa narodów, za które odpowiadamy.